Myslím, že jsme svědky širšího jevu porušování základních lidských práv v Turecku. A je třeba říci, že Turecko se zavázalo tato práva dodržovat, je stranou Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod v rámci Rady Evropy. Namísto toho, aby dodržovalo tato základní lidská práva, tak vidíme falešná obvinění, jsme svědky odsouzení a samozřejmě porušování těch nejzákladnějších práv, nejen těch, o kterých jsem zde hovořil, ať je to svoboda projevu, právo na zákonný soud, ale samozřejmě i porušování práv na samosprávu.